Es ist gerade einmal ein Jahr her, dass der Fiskalpakt beschlossen wurde ohne die Stimme des Europäischen Parlaments, gegen die Gemeinschaftsmethode und mit massiven und einseitigen Sparmaßnahmen noch mehr an Ungerechtigkeit und Armut auf diesem Kontinent vorantreibt.

Haben Bundeskanzlerin Merkel und alle anderen, die das so einseitig vorantreiben, wirklich noch nicht verstanden, dass sie, wenn sie immer nur mehr Wettbewerb vorantreiben, immer nur Sparen, Sparen, Sparen und dieses undemokratische Vorgehen vorantreiben, damit sowohl die Parlamente also auch die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Kontinent mehr und mehr vor den Kopf stoßen, dass sie Ungerechtigkeit verschärfen, soziale Kluft vorantreiben? Was wir brauchen und was auch in diesem Bericht des Parlaments steht, ist mehr Demokratie, Beteiligung des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente, mehr Solidarität und wirklich die volle Einbeziehung aller Sozialpartner. Denn nur so wird es möglich sein, tatsächlich auch die Bevölkerung wieder davon zu überzeugen, dass wir diese gemeinsame Europäische Union brauchen. Denn nur mit einem sozialeren und solidarischen Europa wird es auch gelingen!